Señora presidenta, señor Tusk, ha hecho usted una breve mención al final de su intervención sobre el asunto de Arabia Saudí. El Consejo Europeo no puede quedarse en silencio en los próximos días.

Aparte de todo esto, hay que tomar una decisión urgente el embargo de toda la Unión Europea a la venta de armamento a Arabia Saudí, porque, además, es lo que establece nuestra Posición común, que, en nuestro criterio segundo, establece que no se pueden dar licencias de venta de armamento cuando el destino es un país que vulnera los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, como está ocurriendo en Yemen. Eso dice nuestra ley. Es la Posición común europea, que es de obligado cumplimiento desde el año 2008. Así que pido, por favor, que el Consejo actúe de una vez en este sentido.